Mamy pracowników delegowanych, pracowników transgranicznych i miliony osób, które po prostu pracują czasami przez całe lata w innym kraju niż ich kraj ojczysty. W tej kadencji Komisja Europejska, Parlament i Rada wielokrotnie dyskutowały na temat praw dla pracowników mobilnych. Mówiliśmy i o pakiecie mobilności, i o dyrektywie o pracownikach delegowanych, o przepisach w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozmawialiśmy, a nawet stworzyliśmy platformę

Te dyskusje często były kontrowersyjne czasami bardzo kontrowersyjne i mieliśmy wiele wątpliwości, bo to prawo jest momentami bardzo skomplikowane. Dlatego pomysł, aby powstał taki urząd ds. pracy, który informuje, pomaga, wspiera, pomaga zrozumieć to prawo i je stosować jest oczywiście bardzo dobry. Ten urząd jest bardzo potrzebny. Natomiast w tych debatach pojawiały się takie pomysły, żeby wyposażyć tę agencję w silne kompetencje kontrolne.